Cieszę się bardzo, że wprowadzamy zasadę zanieczyszczający płaci. Jednocześnie cieszę się, że odeszliśmy od tej zasady, że płaci się za czas podróży.

Więc mam nadzieję, że poprawki, które zostały zgłoszone w toku prac nad tą dyrektywą, a dotyczące prywatnych użytkowników, znajdą większość w tej Izbie.